Ja, lepo minister, da, vlada spoštuje sodbo sodišč, samo če bi to počela konstantno, ne, v vseh primerih, ne pa samo selektivno, ne. Govorim seveda o primeru sodbe, ustavnega sodišča glede ZOFVI-ja. Zdaj dobro ste povedal, ne, imamo javnost, ki zagovarja odstrel volkov in pa javnost, ki temu nasprotuje, pri čemer je potrebno še nekaj dodati. Javnost, ki temu nasprotuje, je javnost, ki se z njimi praktično ne srečuje, z izjemo v živalskem vrtu, ne, ko nekdo, ki, ki pač volka v naravi ne vidi, pelje svoje otroke, ti pa rečejo: "Glej, kako so lepi kužki tam, ne?" Potem imaš pa na drugi strani javnost, ki se pa z volkom srečuje. Lovci, gozdarji, kmetje, skratka ljudje, ki ne živijo v urbanih središčih, ljudje, ki živijo na podeželju. In glejte, še najmanj škode je, ko trenutno volkovi napadajo predvsem srnjad in jelenjad, ampak kaj se že dogaja? Na območju, kjer je volk stalno prisoten, srnjadi več praktično ni. Lovske družine, ki so imele po petdeset, šestdeset, sedemdeset kosov srnjadi letno za odvzem, imajo mogoče zdaj samo še pet kosov. Zakaj? Ker je prišel volk. Ko ne bo več tam srnjadi, je že ni, ko ne bo več niti jelenjadi, se bo dogajalo kaj? Volk pač ni rastlinojed in pride do seveda potem vasi, naselij, ko bo, začel napadati, govedo, predvsem so tukaj teleta, ko bo začel napadati konje, ovce, bolj pogosto, ko jih, potem pa bo problem. Bog ne daj, Bog ne daj, da bi napadel kakšnega človeka, otroke, ko grejo v šolo tudi skozi gozd in tako naprej. Potem bojo pa tisti, ki so danes najbolj zagrizeni naravovarstveniki klicali lovce, klicali na vlado: "Kaj boste storili, da se mojemu otroku to ne bo zgodilo?" Tako da moje vprašanje minister je, kakšni so kakšni so vaši načrti za naprej? Potrdili ste odstrel medveda, sledili ste nekako priporočilu, ampak volk v primeru, da ne bo prišlo do legalnega odstrela, bo žal prihajalo do ilegalnega.